De auto industrie is een belangrijk deel van onze economie, en het is niet de bedoeling dat we vandaag overbodige gaan creëren. Maar we kunnen en zullen niet ontkennen dat de Europese consument bedrogen werd.

Het is mijn overtuiging dat, als de Commissie en de lidstaten onze aanbevelingen die vandaag voorliggen en waarover gestemd zal worden, ter harte nemen een einde komt aan deze malafide situatie. De consument zal in de toekomst letterlijk en figuurlijk weer met een gerust hart een nieuwe auto kunnen kopen die voldoet aan de Europese normen.